Najlepša hvala, spoštovani poslanec. Kot sem se podučila na ministrstvu oziroma kot so me podučili sodelavci, bi bilo za uvedbo prometne ureditve, to je vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, treba v Zakonu o pravilih cestnega prometa predpisati pravila ravnanja udeležencev cestnega prometa ob takšnih situacijah. Se pravi, je potrebna sprememba zakona in, tudi sama podpiram idejo, ki ste jo dal na mizo, če lahko tako rečem in na Ministrstvu za infrastrukturo smo že začeli s pripravo sprememb, Zakona o pravilih cestnega prometa. Ni to edina stvar, ki bi jo v tem zakonu, spremenili, tako da težko zdaj prav kratkoročno napovem, da bo to, rešitev, ampak vsekakor je naš cilj, da bi ta zakon oziroma nekaj sprememb v tem zakonu, sprejeli v letošnjem letu. Ali ta predlog stoprocentno v zakonu bo ali ne, bo odvisno samo od, analize, ki bo na mizi predvsem z vidika varnosti. To bo moje vodilo pri spremembah, zakona. Tako da popolnoma stoprocentne zagotovitve, da to bo vključeno v spremembo zakona vam ne moram dati, dala pa sem vam besedo, da se s tem na ministrstvu ukvarjamo, da jaz osebno takšno rešitev, podpiram, seveda pa želim imeti, argumente za in mogoče tudi proti na mizi, preden se za takšno stvar odločimo.